Mam wrażenie, że toczy się tutaj gra o to, kto będzie odpowiedzialny za złe rozstrzygnięcie, a nie poszukiwanie kompromisu. Ja, podobnie jak pan poseł Olbrycht, uważam, że błędem było zaproszenie pana premiera Ciprasa. Parlament Europejski kontroluje instytucje europejskie, a nie rząd grecki. Unia Europejska potrzebuje dwóch rzeczy stabilności i elastyczności. Albo szybki kompromis, albo wyjście Grecji.

Potrzebujemy także elastyczności, mniej paternalizmu. Europa musi także dostrzegać interesy inne niż interesy Północy. Podjęto bardzo wiele złych decyzji dekarbonizacja, centralistycznie pojmowana polityka imigracyjna, to są złe owoce centralizmu.